Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Und es existieren verschiedene Probleme. Und durch Ignorieren macht man die Probleme nicht besser und man löst sie auch nicht besser.

Aber ich bitte auch die Kommission in diesem Bereich dann um Unterstützung und nicht um Einschränkung und Zurechtweisung. Die Schleierfahndung ist verankert worden, weil wir die Sicherheit gewährleisten wollen bei gleichzeitiger Reisefreiheit. Wenn wir die Schleierfahndung mit Erfolg durchführen, nämlich da gerade auch an den Grenzen zu Tschechien wo der ein oder andere Drogenhändler nicht nur in wenigen Fällen, sondern in vielen Fällen versucht, sich Übergang zu verschaffen, dann halte ich es für gut, wenn sich der deutsche und der tschechische Innenminister zusammensetzen, um die Probleme, die an der Grenze bestehen, gemeinsam zu lösen.

Wir wollen die Populisten in die Schranken weisen, aber die wahren Probleme miteinander lösen! Deshalb bitte ich auch den Rat, gemeinsam mit dem Parlament nach einer Lösung zu suchen, damit wir die Schengen Dossiers erfolgreich verabschieden können, sodass wir Reisefreiheit haben und gleichzeitig die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gewährleisten.